um margt fróðleg umræða um efnahagsmál sem fram hefur farið til þessa og það má segja að af hálfu ríkisstjórnarinnar standa upp úr þau skilaboð að vandinn sé töluverður og við honum séu engar einfaldar lausnir það er alveg rétt ég er algjörlega sammála þessari greiningu það er töluverður vandi hann er þó ekki svo að menn þurfi eða eigi að nota stærstu lýsingarorð til að lýsa honum eða mála dekkstu mynd á vegginn sem unnt er vegna þess að það mundi engum greiða gera íslenskt efnahagslíf er að mörgu leyti sterkt og þó að vandi sé á ferðum um þessar mundir þá er það ekki svo að það sé öll þjóðarskútan að farast en það sem mér finnst líka standa upp úr er að svörin eru fátækleg við því hvernig eigi að vinna sig út úr vandanum forsætisráðherra benti að vísu á það sem ég tek undir að hluti af úrræðunum er að skapa meiri verðmæti í þjóðfélaginu nýta auðlindir lands og sjávar og framleiða meiri verðmæti það er alveg rétt ég er algjörlega sammála því það eigum við að gera við eigum ekki að gera langt hlé á uppbyggingu orkufreks iðnaðar hér á landi en við eigum heldur ekki að ráðast í næstu framkvæmdir svo fljótt að þenslan vegna þeirra komi fram áður en náðst hefur jafnvægi í íslensku efnahagslífi því þá værum við einfaldlega að kynda undir verðbólguna áður en að núverandi eldsmatur verður til þurrðar genginn menn verða að gæta að tímasetningum í þeim efnum varðandi uppbyggingu orkufreks iðnaðar að öðru leyti var ekki margt sem kom fram og ég held að það sé kannski vegna þess að ríkisstjórnin er ekki búin að koma sér saman um frekari aðgerðir

að sá vandi sem er uppi hann verður ekki leystur nema með því að menn taki á ríkisfjármálunum það hefur verið umtalsverður vöxtur í ríkisfjármálum á undanförnum árum útgjöld fjárlaga jukust frá ríkisreikningi tvö þúsund og sex til fjárlagafrumvarps tvö þúsund og átta um níutíu milljarða króna eða um tuttugu og sex prósent það sýnir líka að ríkisstjórnin var algjörlega andvaralaus fyrir því sem framundan var þegar hún gekk frá fjárlagafrumvarpi sínu á síðastliðnu hausti það er dálítið merkilegt rannsóknarefni sem menn ættu kannski að kalla eftir svörum við hvernig stendur á að ríkisstjórnin flaut svona sofandi að feigðarósi það er alveg greinilegt að ríkisstjórnin trúði því fram á síðasta dag þegar komið var fram að páskum á þessu ári að það væri allt í lagi og það mundi ekkert gerast það væri hægt að sigla skútunni áfram undir fullum seglum þrátt fyrir þá váboða sem þá voru uppi og búnir að vera sýnilegir um langa hríð enda féll gengið eins og hendi væri veifað og hér kom fram í umræðunni að gengið hefði lækkað um fjörutíu prósent það er mikil lækkun en við skulum ekki dvelja við það það er seinni tíma mál að kalla eftir skýringum á því hvers vegna ríkisstjórnin var svona andvaralaus því í því felst mikil ábyrgð og ráðherrarnir hafa ekki staðið undir sinni ábyrgð hafi þeir ekki eins og bersýnilegt er gert sér grein fyrir stöðu mála en það hlýtur að koma fram ekki seinna en þegar næsta fjárlagafrumvarp verður lagt fram hér eftir réttan mánuð hvernig ríkisstjórnin hægt taka á með ríkisfjármálin að vopni til þess að koma á jafnvægi í íslensku efnahagslífi ef ríkisstjórnin sýnir ekki neinn dug í þeim efnum í því fjárlagafrumvarpi þá er ríkisstjórninni ekki við bjargandi það þýðir ekkert að fresta einhverjum framkvæmdum það þýðir ekki að fresta byggingu háskólasjúkrahúss um eitt ár eða fresta einhverjum jarðgöngum um eitt ár til þess að ná fram hagstæðum tölum í fjárlagafrumvarpinu það verður að fara inn í ríkisreksturinn sjálfan og lækka hann ég hygg að ríkisstjórnin viti þetta því allir fróðir menn á þessu sviði benda á þetta þetta er það sem verður að gera til þess að koma á jafnvægi í íslensku efnahagslífi ef það er ekki gert þá ná menn ekki tökum á því þá verður áframhaldandi flökt á íslensku gengi og áframhaldandi viðskiptahalli og áframhaldandi verðbólga það stendur allt og fellur með ríkisstjórninni virðulegi forseti í þessum efnum hvort hún hafi kjark og þor til þess að taka á ríkisfjármálunum sjálfum

á næstu árum að stefna að uppbyggingu þjóðfélagsins hún eigi að vera djörf í því að byggja upp innviði samfélagsins sem gerir okkur betur kleift að framleiða meiri verðmæti með hagkvæmari hætti en nú er það er fjárfesting sem borgar sig rétt eins og fjárfesting í stóriðju en þess vegna á ekki að fresta þannig framkvæmdum en hún verður að taka niður rekstrarkostnaðinn það er engin þægileg leið í þeim efnum virðulegi forseti það er ákaflega þægilegt við þessar aðstæður að tala um að lækka skatta eða bæta við útgjöld í ýmsa málaflokka velferðarkerfisins sem er örugglega vel hægt að rökstyðja með góðum rökum að þörf sé á en hleypi menn sér út í það þá eru menn bara að velta á undan sér vandanum og gera hann stærri þegar að því kemur að einhverjir aðrir koma að verkinu og fara að taka á því þess vegna verður að taka á málinu strax það er það sem mér finnst engin svör hafa komið fram við hjá ríkisstjórninni í þessari umræðu hvað hyggst hún gera við ríkisfjármálin ætlar hún að senda þau skilaboð til íslensku þjóðarinnar að allt geti gengið áfram

ráðherrarnir sjálfir hafa þó sagt að það er engin einföld lausn til og það er engin einföld lausn til og þegar bæði þessi ríkisstjórn og sú sem á undan sat hafa bætt svona miklu við ríkisútgjöldin þá eru menn að auka vandann vegna þess að það þarf að taka á þeim þar sem að hefur að auki verið að taka saman aftur það kann að vera einhvern tíma síðar þegar verðmætasköpunin í þjóðfélaginu hefur aukist á nýjan leik þá sé hægt að bæta aftur við reksturinn en menn hafa á undanförnum þremur fjórum árum gengið allt of langt í að auka við ríkisútgjöldin miðað við þá verðmætasköpun sem er í þjóðfélaginu það hefur einfaldlega ekki verið

ég held að ríkisstjórnin þurfi líka að leggja mikið á sig og sýna það að hún sé ríkisstjórn en ekki ríkisrekandi sem stjórnar efnahagsmálunum það er að koma á jöfnuði í viðskiptum við útlönd á meðan að viðskiptahallinn er eins og hann er og hefur verið á undanförnum árum er verið að grafa undan íslensku krónunni

viðskiptahallinn hefur verið á undanförnu árum alveg hrikalegur hann hefur að vísu

það sé rétt að mestu leyti en ekki að öllu leyti frá tvö þúsund og fjögur hefur viðskiptahallinn verið og fram á mitt þetta ár fjögur hundruð tuttugu og þrír milljarðar króna fjögur hundruð tuttugu og þrjú þúsund milljónir króna á þessu ári fjörutíu og tveir milljarðar á sjö mánuðum það verður að vera jafnvægi ríkisstjórnin hefur mörg stjórntæki sem hún getur beitt til þess að ná niður hallanum og koma á jöfnuði og hún hefur stóran þingmeirihluta til að koma fram málum sínum ef þarf lagasetningu þess vegna er hún að bregðast hlutverki sínu ef hún tekur ekki á þessum vanda sem er einn sá allra stærsti í íslensku efnahagslífi